Ułaskawienie pana Al Maleha i innych obrońców praw człowieka, którym nie zagwarantowano prawa do rzetelnego procesu, świadczyłoby o zmianie kierunku polityki władz na rzecz przestrzegania międzynarodowych standardów praw człowieka i zasad sprawiedliwego procesu.